In den Industriestaaten hat die Tuberkulose besonders als Folgekrankheit bei HIV Infizierten und Aids Patienten, aber auch durch Migration und Tourismus eine Renaissance erlebt. Prävention, Diagnose und Behandlung können die Ausbreitung dieser Erkrankung tatsächlich unter Kontrolle bringen.

Es gibt neue Impfungen, laut einer Studie verkürzt die Gabe von Vitamin D die Tuberkulosetherapie.